Jeśli Unia Europejska ma ambicje stać się światowym graczem, budując wspólną politykę zagraniczną, szczególną uwagę musi zwracać na rejony określane jako tzw. czarne dziury na geopolitycznej mapie świata.

Problemy Afganistanu są tylko pozornie oddalone od granic Unii Europejskiej o wiele tysięcy kilometrów, gdyż, żyjąc w globalnej wiosce, bezpośrednio odczuwamy skutki tamtejszego kryzysu, chociażby w postaci napływu nielegalnych imigrantów. Kontynuując działania stabilizacyjne Unia Europejska powinna lepiej wykorzystać doświadczenia niektórych państw członkowskich, takich jak np. Polski, mających dobre rozeznanie i od dawna zaangażowanych w proces stabilizacyjny w tym regionie.